Turkije heeft migranten richting de EU gestuurd en er dik aan verdiend. De Turkse regering begaat misdaden tegen de menselijkheid door genocide op de Koerdische bevolking. De Turkse regering maakt elke oppositie tegen haar radicale islamitische agenda monddood.

De sultan van Ankara versnelt de islamisering van de EU. Grijze wolven demonstreren op de pleinen van onze hoofdsteden, moskeeën roepen op tot haat tegen onze staat en cultuur, migranten overspoelen strijdlustig onze dorpen en steden. Ik zeg tot de Commissie geen toetredingsonderhandelingen, geen visumvrij reizen, geen geld naar deze corrupte kliek!